La première raison, c'est que tout le monde sait que le niveau des investissements privés en Europe est beaucoup trop bas, inférieur même à ce qu'il était avant la crise de 2008. Je suis convaincu que le plan, en faisant appel aux capitaux privés, avec la part de la Banque européenne d'investissement et la garantie qui lui est octroyée, par l'effet multiplicateur auquel je crois, va constituer la première étape de la relance de l'investissement privé en Europe. Je suis convaincu, ensuite, de la nécessité de disposer dans l'Union européenne d'un instrument efficace visant à contribuer au financement d'investissements à haute valeur ajoutée potentielle, mais aussi à risque sensiblement plus élevé que d'autres. Enfin, je suis convaincu que les structures de gestion du Fonds, grâce à leur professionnalisme et donc à leur indépendance par rapport aux marchandages entre États membres, sont un gage de réussite pour la sélection de projets porteurs d'avenir. Pour innover, il faut faire quelque chose de neuf et oser sortir des corporatismes.